Kraje Sahelu to najbiedniejszy region świata. Mieszkańcom zagraża prawdziwa katastrofa humanitarna. Raporty odnotowują tam najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt. Regularne konflikty etniczne nie sprzyjają podejmowaniu działań w zakresie prawidłowego rozwoju. Sytuację pogarszają takie czynniki, jak wszechobecna korupcja czy zorganizowana przestępczość. Zaprowadzenie pokoju, demokracji, dobrych rządów powinno być więc absolutnym priorytetem Sahelu. Chociaż konflikt w Mali wzmógł międzynarodowe zainteresowanie problemami tego regionu, to jednak wciąż odnotowujemy tam najcięższe przypadki łamania praw człowieka przez islamskich bojowników. Szczególnie bulwersujące są powtarzające się okoliczności zbrodni dokonywanych na dzieciach. Liczę na zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz powstrzymania ryzyka dalszej destabilizacji tych państw. W zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości konieczna jest również ich pełna współpraca z krajami sąsiednimi.